Monsieur le Président, il y a un peu plus d'un an, l'Union européenne signait la convention d'Istanbul. Vous avez réussi au Parlement, à grand renfort de démagogie, à faire accepter ce texte à une grande majorité de nos collègues.

Alors aujourd'hui, un an après, est venu le temps de faire les comptes. Vous prétendez sauver les femmes et les filles victimes de violences et vous avez mis en avant, lors de l'événement EYE consacré à la jeunesse européenne il y a quelques jours, des femmes défendant le voile islamique, symbole, je l'affirme, de la menace qui pèse réellement sur les femmes européennes aujourd'hui. Vous prétendez défendre l'égalité entre les hommes et les femmes en favorisant ce que vous appelez l'égalité des genres. Pensez vous réellement qu'imposer l'idéologie du genre, comme vous le faites, à tous et surtout à nos enfants, fera reculer les violences faites aux femmes? Vous prétendez enfin apporter la lumière de la démocratie européenne à toutes les femmes et les filles d'Europe, et lorsque les gouvernements bulgares, hongrois et polonais, entre autres, refusent souverainement d'adhérer à votre petit livre rouge du genre, ils sont lynchés sur la place publique. Ils sont surtout conscients que cette convention d'Istanbul ne protégera en rien les femmes européennes des réels dangers qui les menacent aujourd'hui.